Ich glaube, was wir feststellen können, ist wie auch nach dem Abschluss der Arbeiten im Sonderermittlungsausschuss TAXE wie wichtig es ist, dass wir neben den Mitgliedstaaten hier als Bürgerkammer Europas als Europäisches Parlament gegen Geldwäsche und gegen staatlich organisierte Steuervermeidung, ins Feld ziehen.

Das ist die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, und nur, wenn wir als Europäisches Parlament hier entschlossen vorangehen, ungeachtet dessen, welche Regierung in einem Mitgliedstaat an der Macht ist, werden wir es auch schaffen, gegen Steueroasen und Orte, wo der Kampf gegen Geldwäsche nicht so betrieben wird, wie wir uns das vorstellen,

Wir als Bürgerkammer haben die Möglichkeit, hier den Mitgliedstaaten nicht nur Grenzen aufzuzeigen, sondern sie auch zum Handeln zu bewegen. Wir als Bürgerkammer Europas sind in der Lage, den Druck in der Öffentlichkeit zu entfalten, der hinter verschlossenen Türen, wenn die Mitgliedstaaten diese Dinge diskutieren, mit Sicherheit nicht entsteht. Dann werden wir hoffentlich auch in Zukunft zu besseren Listen von Steueroasen außerhalb der Europäischen Union kommen. Hoffentlich auch zu Listen mit Steueroasen innerhalb der Europäischen Union und den entsprechenden Listen von Ländern, die wir als Geldwäscheparadiese ansehen und gegen die wir vorgehen wollen.